virðulegur forseti ég mæli hér fyrir máli sem flutt er af efnahags og skattanefnd alþingis og þar auk mín sem sé þingmanna tryggva þórs herbertssonar háttvirtur þingmaður og péturs h blöndal úr sjálfstæðisflokki birki jóni jónssyni þingmanni framsóknarflokksins

lilju rafney magnúsdóttur og árna þór sigurðssyni úr vinstri hreyfingunni grænu framboði og sigríði ingibjörgu ingadóttur og magnúsi orra schram úr samfylkingu auk þess sem hér stendur hér eru tekin saman í eitt frumvarp nokkur atriði sem hafa verið hér til umfjöllunar í þinginu og síðan önnur sem hafa verið í opinberri umræðu um nokkurt skeið við íslendingar höfum lagt áherslu á það að styðja og styrkja með almennum aðgerðum við þá starfsemi í landinu sem er á menningarsviðinu og lýtur að kannski ekki síst að ræktun okkar tungu í því meðal annars að skapa bókaútgáfu í landinu og sömuleiðis tónlistarútgáfu sem hagfelldust almenn skilyrði til vaxtar og viðgangs þannig hafa bækur og tónlist verið í lægra virðisaukaskattsþrepinu um langt árabil þar á þessu sviði í þessari miðlun í skapandi greinum hefur hins vegar orðið mikil tæknibreyting það gamla form sem menn studdust við þar prentaðar bækur og geisladiskar með tónlist hefur heldur verið að víkja ekki síst erlendis fyrir rafrænni útgáfu sem hefur hins vegar ekki notið þessara sömu skilyrða heldur hefur sætt skattlagningu upp á tuttugu og fimm og hálft prósent í virðisaukaskatti það hefur þess vegar lengi verið á það bent að hér skorti á jafnræði og það að bók ætti að sæta til að mynda sömu skattheimtu hvort sem hún væri prentuð eða gefin út með rafrænu formi sama ætti auðvitað um tónlist hvort sem hún væri gefin út á diski eða hvort menn væru að hala henni niður á netinu eða streyma henni á internetinu eins og

jafnræðissjónarmið er auðvitað nokkuð sem menn hafa hlustað á og nefndin er hér að koma til móts við hér er verið að leggja til að skattur á miðlun á bókum og tónlist á netinu og með rafrænum hætti verði flutt úr tuttugu og fimm og hálft prósent í sjö prósenta virðisaukaskatt og þannig skattar lækkaðir verulega á þessa nýmiðlun til þess að greiða fyrir rafbókavæðingu hér í landinu sem er gríðarlega mikilvægt framfaramál og til þess að styrkja starfsskilyrði skapandi greina og auðvitað um leið útgáfu menningarefnis ekki síst á íslenskri tungu eins og hingað til þau sjónarmið hafa auðvitað líka komið hér til álita að það sem við erum að sjá í kringum okkur þar eru þjóðir hver á fætur annarri að breyta útgáfustarfsemi sinni kannski ekki síst á sviði kennslubóka í þá veru að gefa út á rafrænu formi það gefur kost á því að gefa efni út með allt öðrum og þróaðri hætti og stuðlar að verulegum framförum í menntamálum almennt að geta hagnýtt sér þau tækifæri það er auðvitað mikilvægt að hið skattalega umhverfi hér á íslandi stuðli nú frekar að því að greiða fyrir þessari þróun því það er

gríðarlega litlu málsvæði það eru þrátt fyrir allt aðeins núll komma þrjár milljónir manna sem tala þá fögru tungu íslensku sagan sýnir okkur að það hefur nú oft verið býsna miklum erfiðleikum háð að gefa út efni fyrir þennan litla markað hvort sem það eru blöð eða bækur ég held að það sé ekki

náttúrlega einfaldlega það að menn sáu það í gjaldþrotaskránni hjá sýslumanni að það var bara býsna örðugt að standa í slíkri útgáfu á þessu litla markaðssvæði með þá háu skatta sem þar voru og gjaldþrot í blaða og bókaútgáfu voru hér fyrir þær breytingar býsna tíð einkum á kafla síðan eru auðvitað líka hér að baki þau sjónarmið að það hefur verið talsvert af svartri starfsemi á þessu sviði það er menn hafa verið að miðla efni með þessum hætti fram hjá þessum háa skatti þar af leiðandi hefur ríkissjóður ekki verið að fá neitt í sinn hlut þess vegna

komi inn í virðisaukaskattskerfið erlendir aðilar stórir vefir

alþjóðlegar verslanir sem eru með virðisaukaskatti inni í sínum verðum

hóflega á þá tónlist og þær bækur sem þessir aðilar eru að miðla sé það líka enn hvetjandi fyrir þá til þess að koma inn og skrá sig hér og skila sköttum þá gerir nefndin líka ráð fyrir því að gera nokkrar breytingar á tollum sem snúa að það er auðvitað líka gert til þess að greiða fyrir því að þessi tækni þróist hér hratt og vel en kannski ekki síður að laða verslun með þessi tæki í ríkari mæli til landsins heldur en verið hefur það kemur í ljós við umfjöllun nefndarinnar að tilteknum afspilunartækjum ipod er gert ráð fyrir að af sjötíu þúsund tækjum sem séu í landinu hafi áttatíu og fimm prósent þeirra verið keyptir erlendis þannig

lands og ríkissjóður fái þá virðisaukaskattinn af þeirri sölu og að með núverandi fyrirkomulagi sé beinlínis verið að hrekja þessa verslun og þessi viðskipti úr landi með tilheyrandi tekjutapi fyrir ríkissjóð málið á sér að hluta til

mál hæstvirtur fjármálaráðherra sem lýtur að skattlagningu erlendra aðila hér á landi sem eru að selja yfir netið var hluti af þeim bandormi sem var til umfjöllunar á júníþinginu en efnahags og skattanefnd vildi ekki innleiða það ákvæði í þeirri löggjöf heldur skoða þennan vettvang heildstætt við höfum líka verið að skoða þennan vettvang líka í góðu samstarfi við bandalag íslenskra listamanna og útgefendur og aðra sem eru að vinna í þessum málum við þökkum kærlega fyrir það góða samstarf annað mál sem er í raun og veru aðdragandi að þessu þingmáli er frumvarp sem flutt var af háttvirtum þingmanni merði árnasyni og þingmönnum úr öllum flokkum á þinginu sem laut að því einmitt að fara með skattlaginguna á bækurnar niður í neðra þrepið en nefndin gengur síðan skrefinu lengra í því að láta þetta einnig gilda um tónlistina ég vil að lokum fá að þakka þingmönnunum í efnahags og skattanefnd kærlega fyrir samstarfið það er ánægjulegt að hér náist í þinginu þverpólitísk samstaða um að flytja mál og greiða fyrir afgreiðslu þess hér á þessu stutta þingi sem við höfum það er auðvitað ekki síst ánægjulegt fyrir okkur sem höfum þurft að fara í gegnum erfiðan leiðangur í ríkisfjármálum og efnahagsmálum á undanförnum missirum og árum að hafa hér loksins tækifæri til þess að létta skattheimtuna í landinu og stuðla að því að örva viðskipti og starfsemi með því að gefa nokkuð eftir af tekjum ríkissjóðs en vænta þess þó að þær geti